ég vil þakka þessa umræðu sem hefur að langmestu leyti verið mjög gagnleg fyrir utan nokkur stóryrði sem fallið hafa og fulltrúi frjálslyndra tyggur upp misskilning og rangtúlkanir á grein sem ég skrifaði fyrir nokkru sem ég fæst ekki mikið um við þurfum að skilja og skynja nýtingu og vernd auðlinda og orkulinda í sama hugtaki og þetta kemur vel fram í nýlegu

það kemur reyndar fram í nefndarálitinu að það er gert ráð á er þeim möguleika á þeim árum sem nú eru fram undan að alþingi og ríkisstjórn

upplýsingar staðfesta að framkvæmdir við kárahnjúkavirkjun eru vönduð framkvæmd samkvæmt þeim skilmálum og skilyrðum sem sett hafa verið undirbúningur hefur verið rækilegur og það hafa verið unnar vandaðar rannsóknir samhliða framkvæmdum eins og ævinlega var vitað að yrði að gera og þyrfti að gera og viðbrögð hafa verið mjög vönduð og til fyrirmyndar framkvæmdir hafa gengið í eðlilegu samhengi við þær áætlanir sem gerðar hafa verið um kostnað tímasetningar og aðra þætti við þessar framkvæmdir hefur verið fylgt og er fylgt viðmiðun um umhverfisáhrif samkvæmt þeim nítján skilmálum sem settir voru

óskynsamlegt að vera með eitt almennt viðmið um stærð fyrirtækja stærð fyrirtækja og umsvif verður auðvitað að ákveða í hverju atviki fyrir sig allt bendir til þess að þessar framkvæmdir munu skapa miklar tekjur þar á meðal gjaldeyristekjur stöðugt og fjölbreytt g kröftugt atvinnulíf og verði